þriðja daginn í röð hafa þúsundir kjósenda allra flokka boðað komu sína á austurvöll til að mótmæla fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar um að draga aðildarumsókn að evrópusambandinu til baka ríkisstjórnin skrifaði stjórnarsáttmála og í honum stóð með leyfi forseta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 um leið og ég segi já við því að dagskrárbreyting fái að fara fram hér í dag þá ætla ég bara að gefa stjórnarmeirihlutanum hér þau góðu ráð að sýna smávink út á austurvöll og segja líka já